Hvala tudi za dodatno pojasnilo oziroma odgovore, ki so, moram reči, obetajoči, predvsem kar se tiče komunikacije, in pa, več sredstev v ta namen. ker je problematika zaradi precej drugačnih, okoliščin, zaradi vedno večjih, močnejših nalivov in posledično velike škode, zelo pereča, predlagam, da se bolj resno, da še bolj resno pristopimo k preprečevanju škode, predvsem na premoženju. glede na to, da, med drugim v Litiji čakamo od Ministrstva za okolje in prostor za dovoljenje za ureditev dostopne poti za intervencijska plovila prostovoljnega gasilskega društva Litija že več kot leto dni, da se tako zapleta pri sanaciji oziroma odpravi posledic podivjanega hudournika Loki potok v Tolstem vrhu pri Vačah, letošnjega julija meseca in, pač, predlagam ministrstvu, da razmisli o večjih pristojnostih nad urejanjem vodotokov, občinam, kot sem že prej omenil, oziroma lokalnim skupnostim na svojih področjih, ker bodo kar najbolj kvalitetno in redno skrbeli za vodotoke, in za to, da občanke in občani ne bodo trpeli škode, predvsem zaradi podivjanih hudournikov. Vemo, da se sedaj sredstva namenijo direktno, iz državnega proračuna, preko direkcije za vode koncesionarjem po državi, v tem primeru pa bi morda potem, ta sredstva vsaj za redno vzdrževanje, ki verjamem, da bi bilo bolj učinkovito, namenila, občinam. Da se sistemsko pristopi k reševanju te problematike, da se doseže konsenz za več namenjenega denarja za preventivo, predvsem tu mislim za redno vzdrževanje in posledično mnogo manj za odpravljanje posledic, in da mnogi postopki za pridobivanje raznih soglasij in dovoljenj za poseg v površine vodotokov stečejo mnogo hitreje, predlagam, da se na naslednji seji državnega zbora opravi temeljita razprava o tej problematiki, in pa o odgovorih ministra, gospoda Lebna, s katerimi sem bil sicer, zadovoljen in dajejo neki, dajejo neko upanje za boljšo prihodnost, kar se tiče, te zelo, zelo pereče problematike, ki ima, velike posledice, predvsem za lastnike zemljišč in pa lastnike nepremičnin, ko pride do, škode. In še enkrat, predvsem tudi zato, da dosežemo neki dogovor, da se več sredstev in bolj resno pristopi k rednemu vzdrževanju, teh vodotokov, in pa da zato, potem, ne bo potrebno več denarja namenjati za odpravo katastrofalnih posledic. Hvala lepa.